Monsieur le Président, comme d'habitude, notre Parlement donne des leçons au monde entier mais omet de balayer devant la porte des États membres.

Par exemple, la loi Pleven, sous couvert de lutter contre le racisme, interdit en fait d'évoquer le problème de l'immigration sauf pour dire du bien de l'immigration, en général, et des immigrés, en particulier. La loi Gayssot, sous prétexte de lutter contre le négationnisme, impose une vision unilatérale de l'histoire due à un député communiste, ce qui existe en Allemagne, où des gens sont emprisonnés. On a poussé l'odieux même jusqu'à emprisonner les avocats des prévenus, comme la courageuse Sylvia Stolz. La loi Perben, sous prétexte de lutter contre l'homophobie, interdit en réalité de porter des jugements moraux sur la sexualité et de préférer la sexualité fondée sur l'amour d'un père et d'une mère pour donner la vie à leurs enfants. Enfin, la loi Taubira sur l'esclavage se préoccupe de l'esclavage mais pas de l'esclavage dont ont souffert aussi les blancs au cours de l'histoire. Tout ceci est absolument inacceptable...